En el caso de las Islas Canarias, la modificación más importante se refiere al abastecimiento de preparaciones lácteas destinadas a la transformación industrial. Nos referimos a la leche desnatada en polvo con grasa vegetal, que es un producto tradicional para los consumidores locales y que se ha venido vendiendo en Canarias desde hace más de 40 años. Con gran esfuerzo, y salvando múltiples dificultades, se logró conseguir el establecimiento de una industria local generadora de empleo y de evidente valor añadido. Y me gustaría destacar esto porque en estos momentos, más en concreto en nuestras islas con un elevadísimo nivel de desempleo, apoyar a una industria pequeña pero que crea empleo no solo se convierte en una necesidad, sino también en una obligación.